Nije jednostavno smanjivati sredstva u sektoru u kojem su potrebe velike a novo sedmogodišnje radzoblje znači smanjivanje. Važno je što je kroz novu poljoprivrednu politiku prepoznata potreba za inovativnošću i uključenosti mladih i što se uvodi bolja raspodjela s obzirom na razinu razvijenosti. Značajna sredstva izdvajaju se kako bi se pomoglo malim i održivim poljoprivrednim gospodarstvima da se uključe u tržišno gospodarstvo i kako bi se pružila podrška diversifikaciji ruralnog gospodarstva. Za programske promjene, potrebne su promjene u provedbi, upravljanju, financiranju i nadzoru. Regulativa za koju smo glasali kvalitetno uređuje arhitekturu sustava, odnose među institucijama i modele provedbe, zbog čega sam podržala ovaj prijedlog.